Im Zuge der heutigen Debatte diskutieren wir über die Haushaltsentlastung von 53 Akteuren aus dem Gesamthaushalt. Nachdem das sehr komplex ist, würde ich mich gerne auf die Agenturen konzentrieren.

Bei fünf Agenturen wurden bei der Leistungsüberwachung und bewertung erhebliche Mängel festgestellt. Es sind dies das Europäische Innovations und Technologieinstitut, die Grenzschutzagentur Frontex, die Europäische Umweltagentur, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Allein auf diese fünf Agenturen entfallen 92 der Mittel in Höhe von 740 Millionen Euro.